Monsieur le Président, débattre de la pluie et des ouragans ce soir révèle encore une fois que cet hémicycle est plus habitué aux coups de communication plutôt qu'à la vraie politique. Si le groupe du PPE a les moyens d'empêcher la foudre et les pluies, alors qu'il le fasse vite savoir ou brevette sans attendre cette invention.